Predsedujoči, hvala za besedo. Spoštovani predstavniki vlade, kolegice in kolegi! Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na prvi seji sedemindvajsetega devetega kot matično delovno telo obravnava peto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji, ki ga je državnemu zboru na podlagi četrtega odstavka, četrtega člena Zakona romski skupnosti Republiki Sloveniji predložila Vlada Republike Slovenije in je objavljeno na spletnih straneh državnega zbora. V uvodni predstavitvi poročila je direktor Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti magister Stanko Baluh povedal, da je urad koordiniral pripravo poročila, km ki mu je bil pripravljen, ki je bil pripravljen skladno z izhodišči, kot jih je potrdila vladna komisija v mesecu novembru dva sedemnajst. Na podlagi prejetih sporočil, prispevkov, ki jih je prejel urad s posameznih ministrstev in s posameznih lokalnih skupnosti, kakor tudi sveta romske skupnosti, obsega aktivnosti na različnih področjih. Dejal je, da je urad da urad ugotavlja, da gre za zelo počasen napredek na določenih segmentih. Poudaril je, da si je vse projekte oziroma vse ukrepe, ki se izvajajo, vključena tudi romska skupnost preko predstavnikov tako na nacionalni ravni kot tudi na lokalni ravni. Predstavnica državnega sveta, državna svetnica Bojana Potočan, je povedala, da se je komisija za državno ureditev ob obravnavi poročila pozitivno izrekla o delu urada. Komisija je izpostavila težave, ki se pojavljajo nekaterih okoljih, kjer se je v obstoječa romska naselja naseljujejo Romi iz drugih okolij in to povzroča napetosti. Omenjen je bila občina Beltinci in v zvezi s tem je poudarila vlogo urada pri reševanju teh težav, kakor tudi lokalnih skupnosti. Komisija je poudarila pomen sprejetega novega zakona o romski skupnosti, kjer je bil definiran dodatni ukrep, na primer, na področju sociale, izobraževanja, zaposlovanja in pa definiranja posebnih pravic, ki se vežejo na jezik in kulturo in izhajajo iz mednarodnih standardov in pravic manjšin. Dodatno je poudarila še pomen nadaljnjega delovanja medresorske delovne skupine za reševanje prostorske problematike Romov. Predsednik Zveze Slovenije Romov, Jožek Horvat Muc je povedal, da se je položaj Romov na določenih področjih sicer izboljšal, da pa z učinki in rezultati ni povsem zadovoljen. Menil je, da je velikokrat premalo politične volje tako na državni ravni kot tudi na lokalni ravni. Poudaril je, da obstajajo nekatere lokalne skupnosti, ki ne glede na to, ali obstaja nacionalni program za Rome, ali obstajajo zakoni o Romih, ali obstaja petnajst področnih zakonov o Romih, se zelo angažirajo, ogromno delajo za romsko skupnost in ji tudi prisluhnejo. Nekatere občine na žalost, ne glede na vse sprejete akte, pa nimajo za to nobenega posluha. Glede zaposlovanja je menil, da je da bi projekti in programi lahko bili bolj učinkoviti, saj trenutne projektne možnosti zaposlovanja romske skupnosti nimajo dolgotrajnih učinkov. Predsednik Foruma romskih svetnikov Slovenije Darko Rudaš je menil, da je splošno gledano položaj romske skupnosti v Sloveniji nizek, prav tako je nizek tudi ugled Romov v družbi, pri čemer pa se stanje romskega vprašanja izboljšuje. Izpostavil je premike na področju šolstva, kjer je tudi predšolska, kjer tudi predšolska vzgoja dobiva vedno večji pomen. Dejal je, da Forum romskih svetnikov najbolj skrbijo bivanjske razmere v občinah, kjer lokalna skupnost ne vključuje romskih naselij v svoj postavitveni načrt. Po njegovem mnenju se Romov ne sme vzdrževati s socialnimi transferji, ampak s programi ekonomske pomoči, ki bodo pripomogli k njihovi večji ekonomski samostojnosti. Samo tako lahko Romi iz pasivnih prejemnikov storitev prevzamejo vlogo aktivnih iskalcev rešitev. Državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Martina Vuk je poudarila, da je izobrazba ključ, ki lahko človeka popelje iz revščine, socialne izključenosti ter ga integrira v skupnost in mu omogoči boljšo prihodnost. V tej smeri je izpostavila dve temeljni usmeritvi ministrstva, to sta učenje jezika in integracija. Posredništvo sedaj je močan poudarek na vključevanje romskih otrok v vrtce ter tudi izpostavljanje posebnih skrajšanih programov, ki se izvajajo v, lanskem letu vzpostavljenih, večnamenskih romskih centrih. Kot zelo pomembno izpostavlja povečevanje števila romskih pomočnikov, njihovo izobraževanje in usposabljanje. Izpostavila je precejšen napredek Romov pri pridobivanju tako imenovane sedme stopnje izobrazbe. V razpravi je bila strani poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke na konkretnih primerih iz lokalnega okolja izpostavljena problematika varnostnih razmer v romskih naseljih ter dejstvo, da veliko Romov svojih otrok še vedno ne pošilja v šolo. Poudarjeno je bilo, da morajo v družbi Romi prevzemati enako odgovornost kot ostali državljani. Poslanci koalicije in stranke Levica so poudarili, da gre pri reševanju romske problematike za izjemno kompleksnost ter izpostavili premajhen napredek, ki je bil v zadnjih letih dosežen na področju izobraževanja, zaposlovanja, bivanjskih razmer ter glede varnostne problematike. Izpostavili so velike razlike pri tem, kako posamezne občine pristopajo k reševanju romske problematike, posledično pa precej Romov še vedno živi brez vode in drugih osnovnih življenjskih potrebščin. Opozorili so nas še vedno. Ja, v redu. Hvala. Torej, odbor se je seznanil s petim poročilom položaju romske skupnosti v Sloveniji, nato pa na predlog poslanca poslanske skupine Levica Želka Ciglerja, na podlagi četrtega odstavka enainštiridesetega člena Poslovnika Državnega zbora, z devet glasovi za in eni proti sprejel naslednji sklep. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo predlagam, da se obravnava poročila o položaju romske skupnosti in Sloveniji, EPA petinštirideset do rimska osem, s predlogom priporočila opravi na seji državnega zbora. Hvala lepa.